Azt hiszem, hogy mindenki könnyen tudna válaszolni arra a kérdésre, hogy melyik az a nagy csoportja az embereknek, amelyik a döntésekben gyakorlatilag egyáltalán nem vagy minimális mértékben vehet részt, a döntések politikai, gazdasági, pénzügyi döntések következményeit viszont igen súlyos mértékben viseli. Igen, ezek a nők, kedves képviselőtársaim, és korántsem csak a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban, amely a mai ülésünknek a témája, hanem a gazdasággal kapcsolatban, hiszen a nők azok, akiknek ugye ételt kell tenni a családjuknak az asztalára, a nők azok, akik elszenvedik a szegénységet gyerekeikkel együtt igen szignifikáns mértékben. Ez a fő üzenete számomra ennek az ENSZ nyilatkozatnak, hogy a nőknek lényegesen nagyobb mértékben kellene teret adni a döntéshozatalban, hogy ne csak elszenvedői, hanem formálói is legyenek a sorsuknak.

Most is nők ápolják, gondozzák azokat a sérülteket, amelyek Izrael állam brutalitása következtében keletkezetek, azon sérülések, ők ápolják, gondozzák azokat a gyerekeket, akik azóta is fogyatékosok, ők szenvedik el szignifikánsan nagy mértékben, a nők, az infrastruktúra szétbombázásának, tönkretételének a hatását, az utak, az iskolák